frú forseti við eru að fjalla um frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex og háttvirtur þingmaður

gunnar svavarsson hefur mælt fyrir áliti meiri hluta nefndarinnar

auk mín sem er í fjárlaganefnd fyrir hönd vinstri hreyfingarinnar græns framboðs háttvirtur þingmaður bjarni harðarson fulltrúi framsóknarflokksins í fjárlaganefnd og háttvirtir þingmenn guðjón arnar kristjánsson

við frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex er hið níunda í röðinni síðan ný lög um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö tóku gildi megintilgangurinn með framlagningu þessa frumvarps er að staðfesta niðurstöðu ríkisreiknings fyrir árið tvö þúsund og sex og veita ýmsar upplýsingar um stöðu ríkisfjármála í fertugustu og fimmtu grein fjárreiðulaganna er fjallað um frumvarp til lokafjárlaga og segir þar orðrétt með ríkisreikningi sem lagður er fyrir alþingi samanber sjöundu grein skal fylgja frumvarp til lokafjárlaga honum til staðfestingar þar skal leitað heimilda til uppgjörs á skuldum eða ónotuðum fjárveitingum sem ekki eru fluttar á milli ára jafnframt skal leggja fram sérstaka skrá ásamt skýringum yfir geymdar fjárheimildir og um þá aðila sem hafa farið fram úr fjárheimildum ársins heimilt er að greiða slíka umframgreiðslu af fjárveitingum næsta árs einnig skal gera grein fyrir ónýttum lántökuheimildum næstliðins árs ljóst er að það frumvarp sem hér er til umfjöllunar uppfyllir ekki öll skilyrði þessarar greinar í fyrsta lagi fylgdi frumvarpið ekki ríkisreikningi þegar hann var lagður fram á sínum tíma í öðru lagi eru ekki gefnar skýringar á geymdum fjárheimildum og í því eru ekki heldur upplýsingar um þá aðila sem farið hafa fram úr fjárheimildum ársins þá er í þriðja lagi ekki gerð grein fyrir ónýttum lántökuheimildum liðins árs í þessu sambandi er rétt að geta þess að í fertugustu og fjórðu grein kemur fram að ef ófyrirséð atvik kjarasamningar eða ný löggjöf valda því að grípa þurfi til sérstakra ráðstafana sem ekki var gert ráð fyrir í fjárlögum eða fjáraukalögum skuli leita heimilda fyrir þeim í lokafjárlögum

ég vil aðeins staldra við og fara ítarlega ofan í þessa skipan mála það er flutt frumvarp til fjárlaga fyrir næsta ár

nú er það svo að á árinu tvö þúsund og átta geta orðið hinar ýmsu breytingar

þessi fjáraukalög hafa yfirleitt ekki verið flutt fyrr en á haustinu til samhliða um leið og fjárlagafrumvarp fyrir yfirstandandi ár er flutt í fjáraukalögum eru þá teknar inn háar ýmsu ákvarðanir um heimildir innan ársins sem er breytt frá fjárlögum oft og tíðum er það svo að alþingi stendur þá frammi fyrir orðnum hlut ráðherrar hafa ákveðið greiðslur umfram fjárlagaheimildir eða breytt þeim innan ársins sem síðan er leitað staðfestingar alþingis á háttvirtu þingmenn gunnar svavarsson rakti svo rækilega athygli á því að ekki er heimilt að greiða eða inna neina greiðslur úr hendi úr ríkissjóði né skuldbinda hana á nokkurn hátt án þess að fyrir því liggi heimild frá alþingi á fjárlögum á þessu hefur verið gríðarlegur misbrestur svo það má nærri því segja að ráðherrar hafa umgengist þessa lagagrein af furðulegri léttúð sumir mundu segja jafnvel að það jaðraði við lögbrot af hálfu ráðherranna þar sem alþingi og ríkissjóður hefur verið skuldbundinn með beinum greiðslum eða samningum innan ársins án þess að það væri nokkur heimild til þess á fjárlögum það er sama hversu oft við höfum tekið á þessu máli ég veit að háttvirtur þingmaður pétur h blöndal sem hér er inni er mér um margt sammála einmitt í þessum efnum og í áranna rás höfum við ítrekað lagt áherslu á þetta á alþingi í umgengni við fjármuni ríkisins og fjárstýringu og fjárreiður en það virðist eins og talað hafi verið fyrir gersamlega daufum eyrum alla vega upplifi ég það þannig að ástandið hafi versnað ef eitthvað er

í upphafi hvers fjárlagaárs eða á haustin þegar alþingi kemur saman minnist ég mikilla svardaga í fjárlaganefnd að meiri hlutanum hver sem hann er á hverjum tíma og öllum um að nú skuli verða breyting á núverandi fjárlaganefnd er í sjálfu sér engin undantekning hvað þá svardaga varðar hún er komin í þann sama kór

og ég minni einmitt á að miklar heitstrengingar voru frá bæði formanni og háttvirtum varaformanni fjárlaganefndar og öðrum fjárlaganefndarmönnum á síðastliðnu hausti um að nú skyldi þegar í stað taka upp breytt vinnubrögð það hefur verið gert það hefur nefnilega því miður ekki verið gert jú jú nei og ég kem að því aftur menn hafa haft um það mikil og stór orð svo þegar gengið er eftir er alltaf sagt við reynum þetta á næsta ári nákvæmlega það sama og hefur verið sagt undanfarin ár og við háttvirtir þingmenn pétur h blöndal þekkjum við þekkjum þessa umræðu þess vegna verð ég að segja það að ég er áður en kemur að nefndarálitinu er að verða fyrir nokkrum vonbrigðum þetta frumvarp til lokafjárlaga samræmist alls ekki fjárreiðulögum hvorki tímasetning á því

allir þessir þættir sem háttvirtur þingmaður gunnar svavarsson var einmitt að rekja og finna að við frumvarpið fer á svig við fjárreiðulög og þess vegna lagði ég til einmitt þegar þetta var lagt fram á útmánuðum þetta lokafrumvarp til fjárlaga lagði ég það til að nefndin yrði sammála um að senda það til baka aftur til fjármálaráðuneytisins þannig að það að minnsta kosti ynni þetta plagg þetta frumvarp efnislega og framsetningarlega í samræmi við fjárreiðulög og þann vilja nefndarinnar að þetta kæmi allt saman þarna vel fram á þessu guggnaði meiri hluti nefndarinnar því miður ég hef ítrekað lagt fram á alþingi tillögur til breytinga á lögum um fjárreiður ríkisins sem hljóða upp á það að alþingi verði skylt að leggja fram fjáraukalög að minnsta kosti tvisvar á ári þannig að það verði lögð fram fjáraukalög að vori sem tækju það til þeirra breytinga sem menn teldu vera orðin á samþykktum fjárlögum ríkisins tækju á breytingum eða samþykktum sem alþingi hefur gert sem hefðu fjárskuldbindingar í för með sér vetrarþingið hefði gert og það kæmi fram í fjáraukalögum að vori það er svo skýr krafa og skilyrði í lögum um fjárreiður ríkisins og í stjórnarskránni sem háttvirtur þingmaður vitnaði til að ekki má inna af hendi greiðslur án samþykkis alþingis og það á líka að vera þannig en þau hafa ekki verið þannig þau hafa bara alls ekki verið þannig og miklu síður en svo verið þannig þau hafa verið þannig að ráðherrar hafa ákveðið að fá greitt úr ríkissjóði án heimildar þeir hafa skrifað undir samninga og skuldbindingar að skuldbinda ríkissjóð án heimilda þetta getur verið verkefni sem allir vilja svo sem styðja en það á að gera það á löglegan hátt og það er gert með því

viðkomandi skuldbindingar eru eitthvað greiddar og fyrr en það verður gert verður ekkert lag á þessu og það var það sem ég vonaðist einmitt eftir að meiri hluti fjárlaganefndar mundi krefjast núna á þessu þingi vegna þess að það hafði í sjálfu sér ekkert með fortíðina að gera en það hafði með það að gera að taka upp breytt vinnubrögð strax á þessu þingi í samræmi við orð háttvirtra þingmanna og formanna og varaformanna í fjárlaganefnd gera það strax á þessu þingi það átti að vera í lófa lagið ég varð fyrir miklum vonbrigðum með að það skyldi þá ekki gert að þetta frumvarp til loka fjárlaga er í sjálfu sér frumvarp og öll framsetning og tilurð þess og hvernig það fer fram er á svig við fjárreiðulög og er í rauninni verið að leggja fram sem orðinn hlut búið að staðfesta í ríkisreikningi og svo er verið að bera það á borð fyrir alþingi að stimpla það það eru staðreyndir alþingi er notað sem stimpilpúði fyrir framkvæmdavaldið á gerðum sem það er fyrir allnokkru síðan búið að ganga frá í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að í fyrstu greinar þess eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana og verkefna vegna fráviks markaðra tekna frá áætlun fjárlaga og fjáraukalaga samtals er gert ráð fyrir að fjárheimildir vegna þessa hækki nettó um níu hundruð sextíu og tvö komma sex milljónir króna nánar tiltekið er hér leitað eftir heimild alþingis fyrir ráðstöfun ríkistekna stofnana og verkefna ýmist í samræmi við það hverjar tekjurnar urðu samkvæmt uppgjöri eða hver metin fjárþörf við skil ríkistekna reyndist vera einnig segir þar orðrétt slíkar breytingar á fjárheimildum ríkisaðila og ráðstöfun ríkistekna verður að ákvarða með lögum á alþingi á sama hátt og gert er í fjárlögum og fjáraukalögum ef menn héldu sig aðeins við þetta að það væri aðeins verið að færa inn sértekjur sem hefðu komið inn þá er það ekki svo þetta frumvarp inniber líka afgreiðslur á uppfærðum gjöldum sem eru ekki hluti sértekna

í fjárlögum en lækka hafi tekjurnar reynst vera minni þetta á þó ekki alltaf við því ekki eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana af þessum sökum í þeim tilvikum þegar ekki er beint samband milli útgjaldaþarfar og fjármögnunar á þann veg að breytingar í tekjum hafi beinlínis áhrif á kostnað hér endurspeglast grundvallarmisskilningur framkvæmdarvaldsins um tilgang lokafjárlaga þessa hugsun endurspeglar síðan formaður fjárlaganefndar þegar hann segir í fyrstu umræðu um frumvarpið

viðbótarfjárheimildir það sem kemur fram í athugasemdum með frumvarpinu eru verklagsreglur sem framkvæmdarvaldið hefur sett en eiga enga stoð í fjárreiðulögunum í þeim er hvergi vikið að því með hvaða hætti skatttekjur og rekstrartekjur geta haft áhrif á fjárheimildir stofnana það er hlutverk alþingis að marka útgjaldarammann hann getur ekki og má ekki ráðast með öðrum hætti í áliti minni hlutans um frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og þrjú kom fram það álit lögfræðings í fjármálaráðuneytinu að í ljósi fjárstjórnarvalds alþingis og með vísan til fertugasta og fyrsta og fertugasta og aðra grein stjórnarskrárinnar samanber einnig tuttugasta og fyrstu grein fjárreiðulaganna er ekki unnt að víkja frá þeim meginmarkmiðum sem þar koma fram um að leita skuli heimilda til greiðslna úr ríkissjóði samanber þriðju málsl fyrstu málsgrein tuttugustu og fyrstu grein laganna sem stafa af því að markaðar tekjur og rekstrartekjur reynast hærri en áætlað var í fjárlögum þetta álit ítrekar það meginhlutverk lokafjárlaga að staðfesta niðurstöður ríkisreiknings en ekki veita viðbótarfjárheimildir þá má benda á þá staðreynd að hér er verið að veita viðbótarfjárheimild löngu eftir að viðkomandi fjárhagsári er lokið og í sumum tilfellum að draga saman útgjöld stofnana allt án tillits til þeirra fjárlaga og fjáraukalaga sem samþykkt hafa verið síðan við samþykkt fjárlaga er ákveðið rekstrarumfang stofnana ríkisins og þar með þjónustustig þeirra gallinn er hins vegar sá að við þessa samþykkt er ekki tekið tillit til fjárhagsstöðu þeirra stofnana sem búa við hallarekstur og geta því ekki haldið uppi því þjónustustigi sem fjárlög gera ráð fyrir þannig er stór hluti fjárlaga marklaus þegar við samþykkt þeirra ég vek athygli á því frú forseti að vegna vinnulagsins sem hér er viðhaft er stór hluti fjárlaga marklaus þá þegar þau eru samþykkt þess vegna er brýnt að lokafjárlög fyrra árs og

ráðuneyti og forstöðumanni að taka á vandanum ef ekki þá alþingi ég vil ítreka það hér að það er einmitt nauðsynlegt að minna á að ríkisstofnanir í a hluta eru reknar að fullu á ábyrgð ríkissjóðs og hafa þess vegna takmarkaða heimild til þess að vera að safna upp skuldum á milli ára sem þó hefur verið látið viðgangast og reyndar oft reiknað með þá er kafli um niðurfellda stöðu fjárveitinga í a hluta í þessari grein er lagt til að stöður fjárheimilda í árslok verði felldar niður og flytjist því ekki yfir á næsta ár hér er stuðst við

sama gildir um stöður fjárlagaliða þar sem útgjöld ráðast af hagrænum breytingum eða ef útgjöld fjárlagaliðar eru ekki þáttur í rekstri tiltekins ábyrgðaraðila samtals nema þessar breytingar fimm þúsund sex hundruð og nítján komma sex milljónir króna stærsti einstaki liðurinn er núll níu til þrjú hundruð áttatíu og eitt lífeyrisskuldbindingar eftirlaun en þar er gert ráð fyrir að felld verði niður umframgjöld að fjárhæð fimm þúsund sjö hundruð sextíu og sjö komma þremur milljónum króna samkvæmt fjárlögum ársins tvö þúsund og sex voru þessi útgjöld áætluð fjögur þúsund sjö hundruð níutíu og átta komma núll milljónir króna en niðurstaðan varð tíu þúsund fimm hundruð sextíu og fimm komma þremur milljónum króna útgjöldin hafa því tvöfaldast og nú á að leita heimilda fyrir þessum útgjöldum mörgum árum seinna án nokkurrar umræðu né skýringa fyrir þessum kostnaðarauka átti að leita heimilda í fjáraukalögum ef talið er að hann hafi verið ófyrirsjáanlegur og ekki átti að koma strax inn í viðkomandi frumvarp til fjárlaga annað dæmi er fjárlagaliðurinn núll átta til fjögur hundruð fjörutíu og sjö sóltún reykjavík en þar eru felld niður umframútgjöld að fjárhæð hundrað fjörutíu og eina milljón króna hér vekur athygli að ekki er um venjulega a hluta stofnun að ræða ekki er um stofnun að ræða sem er a hluta stofnun og rekin raunar á ábyrgð ríkissjóðs hundrað prósent nei heldur rekstrarverkefni sem ríkið hefur úthýst frá sjálfu sér og gert samning um við einkaaðila það er því í hæsta máta óeðlilegt að fella niður þessa skuld án nokkurra skýringa þess vegna krafðist ég á fundi í fjárlaganefnd þar sem þetta var til umfjöllunar að það yrðu lagðar fram ítarlegar skýringar á því að hér væri í rauninni verið að veita sóltúni hundrað fjörutíu og eina milljón króna í rekstrarfé á árinu tvö þúsund og sex án nokkurra skýringa og nokkurra umræðna það reyndist samt ekki unnt að fá viðhlítandi skýringar á því fleiri fjárlagaliði mætti tína hér til en þetta dæmi sýnir veikleika í fjárlagagerðinni og stjórn ríkisfjármála og þar ber fjármálaráðherra mesta ábyrgð því hann ber höfuðábyrgð fyrir hönd ríkisstjórnarinnar á framkvæmd fjárlaga taka þarf til skoðunar sjálfvirka útgjaldaþenslu ýmissa fjárlagaliða sem ekki taka tillit til fjárlaga og fá síðan uppreisn æru í lokafjárlögum það er athyglisvert hér einmitt frú forseti ef farið er yfir þennan lista sem er algerlega án skýringa þannig að það er mjög erfitt að átta sig á því hvað er að gerast hér en ég til dæmis tók eftir því á blaðsíðu fimmtíu í lokafjárlögunum að þar er verið að fella niður skuld sem þýðir bara aukin fjárheimild upp á tíu komma fimm milljónir króna vegna viðbúnaðar í sýklahernaði auðvitað er sýklahernaður alveg stórhættulegur og mér finnst að lögreglan ætti að einbeita sér að því að gripa alla þá sem fara úr landi með sýklahernað og gera ráð fyrir því að það að verja fjármunum til vígbúnaðar gegn sýklahernaði hljóti náttúrlega að byggjast á einhverja áhættugreiningu og þarfagreiningu í þeim efnum og vildi spyrja háttvirtan formann fjárlaganefndar hvort honum sé kunnugt um áhættu og þarfagreiningu fyrir því að verja fjármunum nú sérstaklega á lokafjárlögum ekki til sýklahernaðar heldur til viðbúnaðar gegn sýklahernaði og hvaða tilvik er þarna verið að vitna til hvað kom upp á árinu tvö þúsund og sex hvað kom upp í sýklahernaði á landinu tvö þúsund og sex sem gerir það að verkum að það þurfti að veita einhvers konar aukafjárveitingu á lokafjárlögum upp á tíu komma fimm milljónir króna til að bregðast við á þessu en ekki láta þetta koma óskýrt inn í fjáraukalög og þó að háttvirtur formaður fjárlaganefndar sé mjög glöggur og meira að segja varaformaðurinn líka á hina ýmsu þætti ríkisfjármálanna þetta er miltisbrandur og þeir eiga báðir hrós skilið í þeim efnum og ekki síst af því að þeir sitja hérna inni þá heyri ég að honum verður svarafátt um þennan sýklahernað sem þarna er verið að leggja tíu komma fimm milljónir króna í það er hægt að telja upp fleiri slík dæmi hér auk þess er það líka mjög óeðlilegt og erfitt fyrir fjársýslu ríkisins og vinnu fjárlaganefndarinnar til að meta fjárþörf einstakra stofnana og viðfangsefna þegar nokkrum árum seinna er maður að uppgötva og fá upplýsingar um að viðkomandi stofnanir yrðu með einhverja inneign eru með inneign á fjárlögum eru með inneign á sínum viðskiptareikningi a hluta stofnanir jafnvel háar upphæðir ár eftir ár sem safnast upp sem inneign svo þegar við erum að meta fjárþörf hinna ýmsu verkefna fyrir fjárlög næsta árs fyrir viðkomandi stofnun þá hafa þeir ekki hugmynd um að hún á stórar upphæðir inni en ef það er ekki síður erfitt að vera með fjárstýringu af hálfu ríkisins gagnvart inneignum sem safnast upp ár eftir ár heldur en þeim sem safnast með halla ár eftir ár þannig að þegar verið er að vinna fjárlög eftir bestu samvisku þá liggja ekki allar þessar upplýsingar fyrir mjög langt í ítarlegu nefndaráliti sem við stöndum að þrír þingmenn sem skipum minni hluta fjárlaganefndar auk mín háttvirtir þingmenn bjarni harðarson fyrir hönd framsóknarflokksins og guðjón arnar kristjánsson fyrir hönd frjálslynda flokksins við berum virkilega væntingar til þess að það verði tekið á vinnulaginu við fjárlagagerðina og framkvæmd þeirra þó svo ég verði alveg að viðurkenna það að vonbrigðin við að láta eitthvað gerast verklega í þeim efnum vaxa því miður samkvæmt frumvarpinu flytjast yfir á árið tvö þúsund og sjö afgangsheimildir að fjárhæð tuttugu og átta komma þrír milljarðar króna og umframgjöld að fjárhæð fimmtán komma fjórir milljarðar króna ekki þarf að fara mörgum orðum um þennan flutning fjárheimilda svo oft hefur minni hlutinn gert athugasemdir við hann fáránleikinn birtist meðal annars í því að stofnunum er í mörgum tilfellum gert að flytja með sér halla sem getur numið þrjátíu til fimmtíu prósent af fjárlögum viðkomandi árs minni hlutinn ítrekar því þá tillögu sem fram hefur komið að sjálfkrafa flutningur fjárheimilda verði bundinn við fjögur prósent en allt umfram það þurfi sérstakt samþykki alþingis í tengslum við fjárlög hvers árs ekki gengur að stofnanir séu reknar á öðrum forsendum en fjárlög gera ráð fyrir og verður að taka á málum um leið og sýnt er að stofnun ræður ekki sjálf við vandann inneignin er ekki vandi annað en það að með því erum við ekki að vinna raunsönn fjárlög það er ekki markmiðið þó eftir þessu verði farið að fara að taka fjárveitingar af stofnun nei heldur er það að fjárlög hvers árs taki til þeirra fjármuna sem ætlað er að stofnunin hafi á næsta ári og til þeirra verkefna sem henni er ætlað að fást við fjármálaráðuneytið á að hafa heildarsýn yfir fjármál ríkisins og gæta hagsmuna

eins og landspítalinn hafi erfitt mörg hundruð milljóna króna í dráttarvexti án þess að fjármálaráðuneytið hafi gripið í taumana

einmitt í fjárstýringu af hálfu ríkisins og mér sýnist það að fjárstýring af hálfu ríkisins sé afar handahófskennd og fjarri því að uppfylla það að vera með skilvirkum hætti fjöldi stofnana verður einmitt að fjármagna sig á lánum annaðhvort hjá viðskiptaaðilum eða með lántökum við bankann vegna þess að dreifing fjármuna innan ársins er ekki í takt við fjárþörf stofnunarinnar sjálfrar og inn á fund fjárlaganefndar hafa einmitt komið mörg dæmi þess að það er verið að knýja stofnanir til að búa til rangar fjárhagsáætlanir innan ársins ef fjármálaráðuneytið samþykkir þær ekki eða þær eru ekki eftir þeirra höfði þá eru þær sendar til baka þrátt fyrir það þó auðvitað viti stofnanirnar sjálfar best hvernig fjárstreymið á að berast inn til þeirra þannig að ég hefði viljað einnig líka og ég hef lagt um ósk um það inni í fjárlaganefnd að það yrði tekið á fjárstýringu fjármálaráðuneytisins gagnvart stofnunum innan ársins